Voorzitter, elke seconde telt als je huis in brand staat. Hoe is het dan mogelijk dat we hier al jaren vergaderen over slappe compromissen terwijl onze wereld in brand staat? We hebben een groot probleem en zouden eigenlijk de noodtoestand moeten uitroepen, voor het klimaat en voor de biodiversiteit. Want één miljoen soorten worden op dit moment met uitsterven bedreigd. De klimaatcrisis bedreigt miljarden mensen, dieren en planten en we zullen op alle fronten actie moeten ondernemen, op álle fronten. Hoe is het dan mogelijk dat Europa miljarden uitgeeft aan milieuonvriendelijke en klimaatschadelijke subsidies voor de vee industrie?

De veehouderij stoot wereldwijd meer broeikasgassen uit dan alle auto's, boten, treinen en vliegtuigen bij elkaar! Hoe is het dan mogelijk dat beoogd klimaatcommissaris Timmermans de noodzaak van minder dieren in de vee industrie blijft ontkennen? Hoe willen we de klimaatdoelen halen als we de vee industrie blijven ontzien? De kosten voor de wereldwijde aanpak van de klimaatverandering kunnen worden gehalveerd als we wat minder vlees eten, als we minder zuivel consumeren en als we vis laten staan en wat plantaardiger gaan eten. Dat hoeft geen jaren te duren.

Europa kan dat stimuleren door te stoppen met subsidies voor de promotie van vlees en zuivel. Ook daarom ben ik voorts van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.